Pre fungovanie jednotného trhu je dôležité, aby bol založený na rovnakých princípoch v celej Európe. Očakávam však najmä to, že smernica ukončí praktiky niektorých národných organizácií, ktoré zastupujú záujmy autorov. Je potrebné vziať do úvahy, že nie všetci autori chcú byť zastupovaní takýmito organizáciami. Je potrebné, na základe analýzy najlepších postupov, stanoviť spôsob prerozdeľovania poplatkov za použitie originálnych diel, ale predovšetkým musí pripravovaná legislatíva vychádzať z reality dneška.